Elnök Urat szeretném én is köszönteni újra körünkben és Diamandurosz Urat is, akinek szeretném megköszönni a munkáját az SD frakció nevében.

A panaszok egyebek mellett a tájékoztatás megtagadására, a hátrányos megkülönböztetés, a személyes adatokkal való visszaélés eseteire vonatkoztak. Az ombudsman akkor végzi jól a dolgát, ha az írott szabályok, és az íratlan etikai normák betartását egyaránt számon kéri az illetékes hivatalokon. Az elmúlt évben csökkent azoknak a száma, akik csak tájékoztatásért keresték fel az ombudsmani hivatalt. Ez arról tanúskodik, hogy a polgárok választ találtak a kérdéseikre az ombudsman internetes oldalán. A jelentésben arra teszünk javaslatot, hogy valamennyi uniós intézmény, sőt a parlament képviselői is tegyék fel honlapjukra az útmutatóra vezető közvetlen hivatkozást, ezzel is segítve az ombudsman munkáját. Az ombudsman tevékenységének egyik legfontosabb területe az alapvető jogok biztosításának garantálása, ennek keretében is a fogyatékossággal élők integrációjának a segítése. Miután az Európai Unió csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez, az európai intézményeknek végre kell hajtaniuk az abban foglalt előírásokat. A következő ombudsmantól azt várjuk, hogy kérje számon az európai intézményeken az egyezmény teljesítését, többek között az akadálymentesítést, az internetes oldalak, a kiadványok hozzáférhetővé tételét a vakok és gyengén látók, az olvasási és megértési nehézségekkel küzdők számára. A tegnapi Freedom Drive résztvevői nyomatékosan emlékeztettek bennünket arra, hogy nagyon kevés történt eddig az ő helyzetük javítására, európai és tagállami szinten is.